frú forseti ég mæli hér fyrir nefndaráliti minni hluta utanríkismálanefndar ég skila séráliti í þessu máli og stend ekki að afgreiðslu tillögunnar ástæðan er sú að þetta er hluti af svonefndri orkutilskipun evrópusambandsins sem ég hef verið andvígur frá upphafi að ísland gerðist aðili að

henta íslandi afar illa

lítið var á það hlustað og að því er virðist því miður fremur lítið með það gert og mikið andvaraleysi ríkti hér þegar upphaflega tilskipunin kom hér til staðfestingar á alþingi það var í rauninni ekki fyrr en menn stóðu frammi fyrir bláköldum veruleikanum að það þurfti að umbylta öllum orkumálum og skipulagi þeirra hér

guttormsson sem þá var á sinni tíð sem reyndum að vara við þessu í upphafi að út í þetta yrði farið hér er síðan að koma breyting sem er auðvitað ekki veigamikil á þessari tilskipun en það athyglisverða er kannski að í tengslum við hana óskaði iðnaðarnefnd eftir ítarlegri upplýsingum um málið því þarna er meðal annars verið að breyta hlutum sem lúta að stöðu lítilla og einangraðra kerfa eins og það er kallað eða örkerfa og þá kemur auðvitað í ljós þegar það er betur skoðað að fjölmargar undanþágur af ýmsum toga hafa verið veittar frá þessari tilskipun

og sérskilyrði eru miklum mun útbreiddari en gefið var í skyn þegar málið var hér kynnt á sínum tíma þegar talað var eins og það hefði verið algerlega fullreynt að ísland gæti þarna enga sérstöðu fengið það kemur til dæmis í ljós að lúxemborg fékk umtalsverðar undanþágu sem það hefur síðan fengið framlengda er þó lúxemborg bæði stærri orkumarkaður og auðvitað samtengdur um orkumarkað meginlandsins eins og kunnugt er er einn helsti tilgangur tilskipunarinnar að greiða fyrir viðskipti með raforku yfir landamæri gera allt meginland evrópu að einum samtengdum samkeppnismarkaði á sviði raforkudreifingar sömuleiðis kemur í ljós að eyjarnar bæði þær sem tilheyrt hafa evrópusambandinu lengi eða um nokkurt skeið eins og eyjar sem tengjast portúgal og spáni sem og kýpur malta og fleiri hafa fengið umtalsverða undanþágur og það eru ekki gerðar sömu kröfur til þeirra og þær eru undanskildar mörgum köflum orkutilskipunarinnar þá vakna auðvitað spurningar um hvers vegna í ósköpunum ekki var mögulegt að gera eitthvað sambærilegt fyrir ísland þó svo að ísland kunni sem heild að liggja svolítið yfir mörkunum sem notuð eru til að skilgreina lítil og einangruð kerfi þá er til dæmis ljóst ef raforkuframleiðsla til stóriðju er tekin frá þá er almenni markaðurinn á íslandi langt undir öllum viðmiðunarmörkum í þeim efnum þá hefði ein möguleg leið verið í þessum efnum fyrir íslendinga að biðja um að þeirra almenni markaður gæti lotið öðrum reglum

og fleiri svæði hafa fengið mismunandi tegundir af undanþágum eða sérframkvæmd hvað þetta varðar og bendir til þess ef betur hefði verið róið á sínum tíma þá hefði mátt kalla hið sama fram fyrir ísland ég hygg að hluta til séu þær upplýsingar sem við fengum á grundvelli þessarar greinargerðar frá ráðuneytinu mönnum nýjar fréttir ég verð að minnsta kosti að játa það þó ég teldi mig hafa þekkt þokkalega til málsins þá kom mér á óvart hversu svigrúmið fyrir undanþágur eða sérframkvæmd var mikið það ber vissulega að halda því til haga svo öllum sé nú gert rétt og satt til að fulltrúar íslands í viðræðum í undirbúningi tilskipunarinnar eða aðdraganda hennar á árunum nítján hundruð níutíu og fimm og nítján hundruð níutíu og sex spurðu vissulega að því og bréfuðu það sömuleiðis að þeim kæmi spánskt fyrir sjónir að ísland þyrfti að falla þarna alveg undir þar sem það væri ekki tengt raforkukerfi meginlandsins og svo framvegis þetta er rakið í greinargerðinni í kafla fimm þar sem farið er yfir aðdraganda að upptöku tilskipunar níutíu og sex frá níutíu og tvö e b e e s samninginn og ég hvet áhugasama aðila til að kynna sér þær bréfaskriftir sem ná allt fram á árið nítján hundruð níutíu og sjö eða nítján hundruð níutíu og átta ég er enn þeirrar skoðunar eins og ég hef verið að það hafi verið mikil mistök fyrir

sem innleiðing orkutilskipunarinnar hefur haft í för með sér og nýju lögin um skipulag raforkumála sem sannanlega hafa leitt til umtalsverðar hækkunar á raforkuverði þar tilfinnanlegast sem síst skyldi það er í dreifbýlinu þar sem dreifbýlisgjaldskrár rafmagnsveitna ríkisins og orkubús vestfjarða gilda og þar sem er um að ræða raforkusölu til húshitunar þetta liggur allt fyrir og það er ekki lengur deilt um það að afleiðingarnar af þessu urðu umtalsverðar hækkanir á raforkuverði ég var andvígur þessu ráðslagi frá byrjun og er það enn